Señor Presidente, la coherencia de las políticas más allá de un principio recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en los propios objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas es de puro sentido común. La coherencia debe o debería ser la piedra angular de toda nuestra política exterior.

Si no somos coherentes en nuestra acción exterior estamos desperdiciando el dinero para la ayuda oficial al desarrollo y engañando, además, a la ciudadanía que, con sus impuestos, financia estas ayudas. Porque mientras destinamos ayudas al desarrollo, el resto de nuestras políticas, especialmente la comercial, siguen empobreciendo a los países del sur. Y así, lo que damos con una mano lo quitamos con la otra. Es una postura totalmente cínica e hipócrita. Es ahora, una vez aprobados los ODS, el momento de pasar de la política a la acción. El carácter universal del nuevo marco de desarrollo implica que nosotros, los países desarrollados, pongamos el acento en la coherencia de las políticas. Es el momento de ser ambiciosos, de ir más allá de las palabras bonitas y de apostar por medidas realmente efectivas y sobre todo vinculantes, como, por ejemplo, apostar por la fiscalidad internacional, combatir las políticas de austeridad y las privatizaciones de los servicios públicos, exigir responsabilidad civil y penal a las grandes empresas y terminar con su insoportable impunidad, reformular la política comercial y de inversión, poniéndola al servicio de la gente, o asegurar el acceso a las medicinas como derecho universal y fundamental. Estamos ante una oportunidad muy importante de que el Parlamento Europeo tome conciencia del principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo y haga un llamamiento a la urgencia de la toma de medidas efectivas y —como decía— vinculantes que aseguren el absoluto cumplimiento del artículo 208 que, Señorías, nos hemos dado nosotros mismos y no estamos cumpliendo.